fyrir nýju frumvarpi iðnaðarnefndar alþingis um að gildistöku vatnalaga nú er svo mikið af vatni í ræðustól að ég kemst ekki að númer tuttugu tvö þúsund og sex verði frestað til fyrsta október tvö þúsund og ellefu tekist hefur samkomulag milli formanna allra flokka á þingi þessa lausn sem tryggir að vatnalögin frá tvö þúsund og sex koma ekki til framkvæmda en í byrjun haustþings verður lagt fram frumvarp til nýrra heildstæðra vatnalaga sem ætlað er að leysa af hólmi þessi vatnalög frá tvö þúsund og sex jafnframt gildandi vatnalög frá nítján hundruð tuttugu og þrjú þetta nýja frumvarp kemur í stað frumvarps iðnaðarráðherra um afnám vatnalaga frá tvö þúsund og sex s á bæði þessi frumvörp koma í veg fyrir að þau lög taki gildi þann fyrsta júlí næstkomandi iðnaðarnefnd fjallaði ítarlega um málið og fékk á sinn fund sérfræðinga sem gáfu nefndinni yfirlit um sögu vatnalöggjafar á íslandi frá þjóðveldisöld með sérstakri áherslu á samanburð á gildandi vatnalögum frá nítján hundruð tuttugu og þrjú og vatnalögunum frá tvö þúsund og sex vatnalögin frá nítján hundruð tuttugu og þrjú forseti biður um einn fund í salnum hljóð í salinn hljóð í hliðarsal líka forseti

virðulegi forseti vatnalögin frá nítján hundruð tuttugu og þrjú eru afar merkileg löggjöf sem átti sér áralangan aðdraganda þar er á ferðinni heildarlöggjöf um vatnsréttindi þar sem í reynd er mörkuð sáttargjörð milli almennings og landeigendaskapaður meðalvegur milli hagsmuna almennings og hagsmuna landeigenda þar sem hagsmunir landeigenda eru háðir skýrum takmörkunum vegna hagsmuna almennings og öfugt í lögunum frá í lögunum frá nítján hundruð tuttugu og þrjú hafa landeigendur rétt til umráða og hagnýtingar yfirborðsvatns á eignarlöndum sínum en lúta jafnframt ýmsum takmörkunum vegna hagsmuna annarra af nýtingu vatns þar á meðal almennings grunnforsenda laganna er hins vegar sú að vatnið sé ekki undirorpið beinum eignarrétti í því sambandi er athyglisvert að rifja upp rökstuðning í meirihlutaáliti svokallaðrar samvinnunefndar þingsins um vatnalagafrumvarpið sem lagt var fram á þinginu nítján hundruð tuttugu og eins og afgreitt tveimur árum síðar þar segir með leyfi hæstvirts forseta þar sem minni hlutinn heldur því fram að vatn sé nú að lögum háð eignarrétti einstaklinga og skuli vera það framvegis álítur meiri hlutinn að eðlilegra sé sanngjarna og þjóðfélaginu hollara að vatnið sé undanþegið eignarrétti í eiginlegum skilningi eðlilegra vegna þess að vatnið er að ýmsu leyti óeignarhæft

þessum gæðum náttúrunnar svo misjafnt milli manna sem verða mundi ef þeim einum er land eiga undir vatninu fenginn í hendur eignarréttur yfir því þjóðfélaginu hollara vegna þess að á þann annan verður best girt fyrir það að einstakir menn nái þeim tökum á fallvötnum landsins sem þeir eftir atvikum gætu notað sér annað hvort til að leggja fjárkvaðir á notendur orkunnar eða eitthvert þeirra yrði virkjað til almenningsnota eða handa nytsömum fyrirtækjum eða þá sem grundvöll fyrir kröfu um virkjunarrjett sér til handa jafnvel þótt virkjun þætti koma í bága við almenningshagsmuni í þessum orðum kemur skýrt fram að deilan um eignarrétt á vatni var sprelllifandi í upphafi síðustu aldar svo blandaðist meðal annars harðvítugum deilum um uppkaup fjársterkra aðila innlendra sem erlendra á fallvötnum landsins til virkjana fossalög voru sett nítján hundruð og sjö til að reisa tilteknar skorður við þessum uppkaupum á fossum landsins

í meirihlutaáliti þess frumvarps kemur skýrt fram að tekist var á um hugmyndafræðilegan grundvöll vatnalöggjafar þar sem kostirnir voru tveir séreignarstefna þar sem kallað var allsherjarstefna séreignarstefna fól í sér að vatn væri undirorpið eignarrétti landeiganda en þó urðu landeigendur að þola miklar takmarkanir á sínum réttindum vegna réttinda annarra allsherjarstefnan fól hins vegar í sér að vatnið skyldi lúta forræði ríkisins eða héraða en landeigendum væri heimilt að nýta vatnið meðan það færi ekki í bága við lögmæta hagsmuni annarra einstaklinga eða almennings um þetta var deilt næstu fjögur árin á þinginu en niðurstaðan var sú að vatnalagafrumvarp var lagt fram í fimmta sinn á þinginu nítján hundruð tuttugu og þrjú og varð að lögum það ár grundvallarforsenda þessara laga var í anda allsherjarstefnunnar það er að vatnið væri ekki undirorpið beinum eignarrétti en hins vegar voru landeigendum tryggðar víðtækar nýtingarheimildir með þeim hætti sem tilgreint er í lögunum réttindi þeirra voru skilgreind með jákvæðum hætti það er í lögunum voru sérstaklega tilgreind með tæmandi hætti þau réttindi til umráða og hagnýtingar sem landeigendur hefðu og þá áskilið að þeir hefðu ekki önnur réttindi til nýtingar vatns sem þau tilgreind voru í lögunum þessi niðurstaða var sáttargjörð málamiðlun milli andstæðra sjónarmiða þeirra sem vildu tryggja eignarrétt ríkisins og þar með þjóðarinnar á vatninu og hinna sem vildu að vatnið væri eign landeigenda sem nytu þeirra forréttinda að búa yfir vatni í eignarlöndum sínum virðulegi forseti ég legg sérstaka áherslu á þetta lögin frá nítján hundruð tuttugu og þrjú fólu í sér sögulega sátt sem náðist eftir áratugalanga deilu um eignarhald á vatninu þar á meðal fallvötnum landsins um réttinn til að virkja en ekki síður um rétt almennings til umferðar um vatn til baða til nýtingar vatns í þágu heimilisstarfa bústarfa og iðnaðarstarfa sáttin fólst í viðurkenningu á gagnkvæmum réttindum almennings og landeigenda þar sem hagsmunir landeigenda voru takmarkaðir vegna hagsmuna almennings og öfugt það er þess vegna sem vatnalögin frá tvö þúsund og sex urðu svo umdeild því þau rufu þessa sáttargjörð þar tóku stjórnvöld málstað séreignasinna og gerðu að sínum en settu hagsmuni almennings skör lægra þar með var raskað því vel ígrundaða jafnvægi er byggði á meðalhófi sem var leiðarljós vatnalaganna frá nítján hundruð tuttugu og þrjú virðulegi forseti meginágreiningurinn um vatnalögin frá tvö þúsund og sex snerist um réttindaákvæði fjórðu grein laganna þar sem réttindi landeigenda yfir vatni á eigin landi eru skilgreind í fyrsta einn á eignarréttur og að auki með neikvæðum hætti það er landeigendum eru tryggð öll eignarráð yfir vatni í nútíð og framtíð nema þau réttindi sem sérstaklega eru undanskilin í lögunum sjálfum í þessu atriði liggur meginbreytingin frá vatnalögunum frá nítján hundruð tuttugu og þrjú eignarráð landeigenda eru aukin með því að þeim eru tryggð full réttindi yfir ófyrirsjáanlegum nýtingarmöguleikum vatns í framtíðinni réttindum sem gætu tryggt þeim gríðarleg verðmæti með nýjum vinnsluaðferðum sem ekki er hægt að sjá fyrir í dag enginn vafi er á því að vatnalögin frá tvö þúsund og sex voru hluti af framsókn frjálshyggjunnar í íslenskum stjórnmálum á þessum árum þar sem bylgja einkavæðingar reið yfir landið það sem stingur hins vegar í augun er í hve litlu samræmi þessi stefnubreyting var við þróunina í okkar nágrannalöndum þar hefur þróunin undanfarin ár verið í þveröfuga átt meðal annars í samhengi við hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar stjórnvöld á norðurlöndum hafa þannig verið að styrkja almannaréttinn auka áherslu á umhverfisvernd og ábyrga auðlindanýtingu með það fyrir augum að ná jafnvægi milli nýtingar og verndar

norrænni löggjöf er meginreglan sú að landeigendur hafa ráðstöfunarrétt gagnvart vatni í eigin eignarlöndum með þeim takmörkunum sem sett eru í löggjöf viðkomandi landa en í norskum sænskum og dönskum rétti er skýrt að þessi réttur felur ekki í sér eignarrétt yfir vatninu sem efni með vísan til hliðstæðra vaka og meiri hluta vatnalaganefndar alþingis árið nítján hundruð tuttugu og eitt um að vatn væri í eðli sínu óeignarhæft vatnalögin frá tvö þúsund og sex vöktu upp miklar deilur hér á þinginu og í samfélaginu sem lyktaði með því að sátt náðist um að fresta gildistöku laganna þeim hefur síðan verið frestað tvívegis og nú er lagt til að þeim verði enn frestað og þá í síðasta sinn þar til nýtt frumvarp iðnaðarráðherra til vatnalaga hefur verið lögfest hér í þinginu þverpólitísk nefnd lagði fram tillögur haustið tvö þúsund og átta sem síðan voru unnar í frumvarpsform í annarri vatnalaganefnd er skilaði af sér fyrsta desember síðastliðinn iðnaðarráðherra kynnti iðnaðarnefnd frumvarpsdrögin á dögunum en lét þess jafnframt getið að skoða þurfi ákveðin lykilatriði þess betur til að tryggja að gætt sé vandlega að almannahagsmunum ráðherra hefur falið hæstaréttarlögmönnunum ástráði haraldssyni og karli axelssyni lögmönnum sem njóta trausts stjórnar og stjórnarandstöðu að fara í sameiningu yfir frumvarpsdrögin og svara með afdráttarlausum hætti lykilspurningum um almannaheill og skilgreiningar á nýtingarrétti lögmönnunum er ætlað að skila niðurstöðum sínum í lok sumars með það fyrir augum að nýtt frumvarp verði lagt fram strax í byrjun haustþings virðulegi forseti síðustu daga og vikur höfum við fundið fyrir vaxandi ótta í samfélaginu við þá tilhugsun að vatnalögin frá tvö þúsund og sex tækju gildi þann fyrsta júlí næstkomandi almenningur hefur látið skoðun sína í ljósi með afgerandi hætti og hafa skilaboð um að stöðva gildistöku laganna hefur þeim rignt yfir þingheim í hundruða ef ekki þúsunda tali nú hefur tekist sátt hér á alþingi sem eyðir þessum ótta

ný vatnalög gildistöku hinna umdeildu vatnalaga frá tvö þúsund og sex verður frestað fram til fyrsta október tvö þúsund og ellefu sem þýðir á mæltu máli að ef hið nýja frumvarp til vatnalaga sem væntanlegt er í haust verður samþykkt á næsta þingi koma hin umdeildu frá tvö þúsund og sex aldrei til framkvæmda meginatriðið er þetta við þurfum vatnalög sem sátt er um í samfélaginu lög sem tryggja eignarhald almennings það verður að vera leiðarljós okkar þegar við fáum til meðferðar nýtt frumvarp til vatnalaga í haust hlutverk okkar hér í þinginu er að gæta hagsmuna almennings og á þeim þrengingartímum sem við lifum í kjölfar efnahagshrunsins er ekkert verkefni mikilvægara en að tryggja framtíðarhagsmuni þjóðarinnar með því að standa vörð um auðlindir náttúrunnar tryggasta leiðin til þess er að lögfesta þjóðareign náttúruauðlinda í stjórnarskrá rétt eins og einkaeignarréttinn það er jafnframt eina leiðin til að skapa frið til framtíðar um nýtingu náttúruauðlinda í landinu okkar